Darum sollten wir schauen, was vereint uns eigentlich bei diesem Projekt?

Darum müssen wir sehr wohl überlegen, welche Weichen für Innovation, für eine nachhaltige Energieversorgung und für eine nachhaltige Zukunft aller 520 Millionen Europäerinnen und Europäer gestellt werden.